Herr Präsident! Der Weltklimagipfel endete wieder einmal mit einem Kompromiss. Doch wir müssen uns dringend fragen, wie lange unser Globus vor dem Hintergrund einer weiterhin stark wachsenden Bevölkerung und zunehmender Umweltbelastungen derart laue Kompromisse noch verträgt. Positiv bewerte ich den Beschluss, bis in drei Jahren einen Weltklimavertrag auszuhandeln, der die Reduzierung schädlicher Treibhausgase zum Ziel hat und der dann erstmals große Schwellenländer wie China, Indien, Brasilien und Südafrika einschließt. Auch die zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto Protokolls ab 2013 war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Erwähnt werden muss ebenso der Grüne Klimafonds mit einer Mittelausstattung von 100 Milliarden Dollar bis 2020. Aber führende Wissenschaftler führen uns eine globale Erderwärmung um mindestens 3,5 Grad vor Augen mit den bekannten Auswirkungen.